Spoštovani! Krščanski demokrati smo bili zelo zadržani ob napovedi bivše ministrice Kopač Mrakove, da se pripravlja reorganizacija centrov za socialno delo. Naše nezaupanje je izviralo predvsem iz slabih izkušenj njenih preteklih posegov, področje socialnovarstvene in družinske politike ter opozoril stroke, da reorganizacija nima dovoljšne tehnične in informacijske podpore. Kljub vsem tem opozorilom se je šlo za organizacijo reorganizacijo centrov za socialno delo naprej. Danes pa lahko z z gotovostjo rečemo, da se zgodovina ponavlja. Konec leta dva tisoč enajst, se je ob zaključku mandata Pahorjeve Vlade takratna ekipa ministrstva pod delo pod vodstvom, Ivana Svetlika in državne sekretarke, doktor Anje Kopač Mrak neslavno poslovila s propadlo reformo uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Koliko krivic in škode je povzročila in še danes jo popravljamo. Spomnimo samo na odvzem državnih pokojnin številnim najšibkejšim. Bivša ministrica Kopač Mrakova je žal tudi iztekajoči se mandat zaključila v podobnem slogu, s pompozno napovedano reformo centrov za socialno delo. Iz preteklih izkušenj lahko že zdaj povemo, da jo bomo še leta in leta popravljali. Žalostno pa je, da oškodovanci najverjetneje nikoli ne bodo dobili povrnjenih krivic. Še danes morajo iz sistema čistiti določene vloge, ki se prikazujejo kot fiktivne, ker sistem takrat ni bil izpopolnjen in dodelan. Povzročile so se sistemske napake, ki jih morajo sedaj popravljati strokovni delavci na centrih za socialno delo in porabljati nepotreben čas, sistem ISCSD še danes ne deluje tako, kot bi moral, kar ovira normalno delo centrov. Predlagatelji so napovedovali predvsem tri bistvene cilje predlagane spremembe Zakona o socialnem varstvu. Prvič, socialna aktivacija, drugič, informativna odločba, in tretjič, reorganizacija centrov za socialno delo. Za pojmom v prvi točki, socialna aktivacija, se je skrivalo predvsem dvainpetdeset novih zaposlitev v okviru ministrstva. Kot slišimo od kolega Siterja in sedanje ministrice, očitno te zaposlitve niso učinkovito pripomogle k boljšemu delu predvsem v urgentnih terenskih postopkih. Glede informativne odločbe krščanski demokrati Kopač Mrakovi nismo zaupali in tudi tukaj se žal nismo motili. Informacijski sistem centrov za socialno delo ni bil pripravljen na spremembe. Zaposlene na centrih za socialno delo so pustili nepripravljene in preobremenjene in sedanji ministrici že takoj po nastopu mandata ni preostalo drugega, kot da je postopek ustavila. Če tega ne bi napravila, bi po uvedbi spremembe lahko zavladal kaos na področju pravic iz javnih sredstev. Informativne odločbe kot take ni, v tistem pomenu, kot jo je prejšnja ministrica obljubljala, seveda, in to pomeni, da sistem centrov za socialno delo ni manj obremenjen, vendar več. Centri za socialno delo so od septembra naprej soočajo z zaostanki na področju pravic iz javnih sredstev in posebej ljubljanski center za socialno delo še sedaj rešuje decembrske vloge za otroške dodatke, štipendije, subvencije vrtca. Tisto, kar je pred reorganizacijo teklo tekoče, sedaj ne funkcionira. Moto "bližje k ljudem" je bil farsa, saj je sedaj še veliko manj terenskega dela, birokratske ovire pa so se samo še povečale. Posledično se je obremenilo tudi druga področja, kar se, kjer se tudi pojavljajo zaostanki - na primer denarne socialne pomoči. Danes pa vidimo tudi, da je bil glavni namen zadnje spremembe socialne zakonodaje reorganizacija centrov za socialno delo tako, da bi ministrstvo in preko njega seveda tudi stranka SD prevzela popoln nadzor nad kadrovanjem v sistemu socialnega dela. Krščanski demokrati trdimo, da je s tem sistemu povzročena nepopravljiva škoda. Spomnimo samo na sporno kadrovanje SD-ja na centru za socialno delo Slovenj Gradec, ki je dobilo epilog v zadevi Koroška dečka. Gospe in gospodje, koliko takšnih in podobnih afer nas čaka v prihodnje? Posebej se moramo dotakniti finančnega vidika te reorganizacije. Ministrstvo je za vodenje projekta in za odnose z javnostmi glede reorganizacije takrat najelo zunanje podjetje, ki mu je plačalo kar sto enaindvajset tisoč petsto devet evrov. To je več, kot je ministrstvo za odnose z javnostmi skupaj plačalo vse od leta dva tisoč sedem do leta dva tisoč šestnajst. V oceni finančnih posledic reorganizacije CSD pa so to gladko zamolčali. Naj povzamem. Namen reorganizacije CSD-jev je bil povečati in utrditi vpliv stranke SD na kadrovanje v sistemu socialnega varstva, kar je celotni mreži in strokovnemu delu prizadelo veliko škodo. Popravljali jo bomo še dolgo in dolga leta. Bivša ministrica se je z ministrstva sicer umaknila, ampak še vedno ima vplivno pozicijo v kabinetu predsednika vlade. To nas v Novi Sloveniji ne navdaja z upanjem. Sedanji ministrici pa želimo veliko poguma in pokončno držo pri normalizaciji razmer na ministrstvu in predvsem na področju centrov za socialno delo. Iz zanesljivih virov imamo informacijo, da dela ni mogoče opraviti v osemurnem delovniku in se morajo centri posluževati izplačila nadur in povečanega obsega dela. Vse to pa gre na račun zaposlenih na centrih, ki so izčrpani, povečuje se število bolniških odsotnosti. To je prinesla reorganizacija.